Das preußische Dreiklassenwahlrecht war ein Relikt aus einer vordemokratischen Zeit, ein Wahlrecht, wo die Bürger nicht das gleiche Stimmrecht hatten, wo sie nicht in gleicher Wahl wählen konnten. Heute stehen wir 100 Jahre später diesem Parlament und sprechen über eine Wahlrechtsreform, ohne das Problem anzusprechen, dass wir in Europa noch dasselbe ungleiche Wahlrecht haben.

Es sitzen nur 96 Abgeordnete aus Deutschland hier. Es fehlen 900 deutsche Abgeordnete. Es fehlen Hunderte französische Abgeordnete, es fehlen Hunderte britische Abgeordnete, es fehlen Hunderte Abgeordnete aus Spanien, aus Polen, aus Ungarn, aus praktisch allen größeren Mitgliedstaaten der EU.